Unsere Einschätzung der Lage, an der sich nichts geändert hat, zeigt die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des Justizsystems und der Bekämpfung der Korruption auf. Der Bericht betont, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit bei strafrechtlichen Ermittlungen und bei Strafverfolgungsmaßnahmen sowie ein faires, unparteiisches und unabhängiges Gerichtsverfahren garantiert sein müssen, damit das Strafrecht nicht zu politischen Zwecken missbraucht wird. In Fällen, in denen frühere Regierungsmitglieder betroffen sind, muss ganz klar zwischen strafrechtlicher und politischer Verantwortung unterschieden werden. Der Eindruck einer willkürlichen Vorgehensweise der Justiz entsteht auch durch die Besorgnis angesichts des als exzessiv empfundenen Gebrauchs von Haft und Untersuchungshaftmaßnahmen sowie von Reisebeschränkungen. Gleichzeitig ist ein großer Teil der ukrainischen Zivilgesellschaft, von Experten weltweit und von in der Ukraine tätigen ausländischen Geschäftsleuten der festen Überzeugung, dass die Gerichte in der Ukraine von verschiedenen Seiten einem starken Druck ausgesetzt sind. Wir bauen darauf, dass bei künftigen Änderungen des Gesetzes über die Justizreform der Stellungnahme der Venedig Kommission des Europarats Rechnung getragen wird, um solche Bedenken aus dem Weg zu räumen. Ich möchte betonen, dass wir der Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine hohe Bedeutung beimessen, einem Land, mit dem wir eine intensivere, auf Assoziierung und wirtschaftlicher Integration aufbauende vertragliche Beziehung eingehen wollen.

Wir wollen in keinem Einzelfall Partei ergreifen, aber wir erwarten von der Ukraine, dass sie einen Systemwandel durchsetzt, der unparteiische, faire und transparente Gerichtsverfahren garantiert.

Die im Laufe der nächsten Wochen stattfindende Tagung des Kooperationsrates EU Ukraine wird die Gelegenheit bieten, zahlreiche für unsere Beziehungen wichtige Fragen zu erörtern und der Ukraine klare Botschaften, die auch ihren Botschaften entsprechen, über die Bedeutung von Reformen in diesem Bereich zu vermitteln.

kann, muss die Ukraine die notwendigen tiefgreifenden Reformen, besonders in den Bereichen Justiz, Wahlen und Verfassung durchführen Außerdem muss das Land den Kampf gegen die Korruption entschlossener vorantreiben.

Wir werden die Ukraine auch weiterhin bei ihren innerstaatlichen Reformbemühungen in erheblichem Maße unterstützen. Abschließend möchte ich sagen, dass wir ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren voll und ganz und ohne Kommentar respektieren. Wir bauen darauf, dass wir in Kiew und in Brüssel unseren Dialog über innerstaatliche Reformen in der Ukraine und über die Annäherung des Landes an die EU sowohl mit den Behörden als auch mit der Opposition in offener und transparenter Form fortsetzen können.